Bolivia necesita reconducir la situación de violencia y enfrentamiento que caracteriza su vida social y política hacia la paz y hacia la palabra.

Encauzarla hacia una salida civilizada y democrática obliga a cerrar esta crisis con unas nuevas elecciones. El fraude electoral constatado por la Organización de los Estados Americanos rompió definitivamente la confianza de la ciudadanía en el sistema una quiebra que comenzó con la maniobra para propiciar un nuevo mandato del presidente Evo Morales, claramente inconstitucional. Por eso, solo nuevas elecciones y un árbitro neutral y confiable pueden encauzar la situación.

No caben las expresiones de violencia contra personas, las amenazas contra medios de comunicación, los enfrentamientos o los asaltos contra cargos públicos, que rechazamos por completo. Y necesitan un árbitro independiente y creíble que blinde el proceso frente a cualquier intento de fraude. Las fuerzas armadas y la policía deben abstenerse de incidir en procesos políticos y someterse al control civil. Acaba de recordarlo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este organismo denuncia y rechaza la violencia como medio de coerción política, llama a erradicar el discurso del odio y pide respeto a la pluralidad, con especial atención a la que representan las comunidades indígenas. Finalmente, hay que seguir combatiendo la pobreza, la desigualdad y la marginación que afecta aún a capas muy importantes de la población boliviana. Por ello, apostamos por unas nuevas elecciones con plenas garantías y transparencia, a lo que podría contribuir una misión europea de observación. Debe impulsarse un diálogo nacional para la paz y la reconciliación patrocinado por las instituciones y hay que acelerar los planes y estrategias que animen un desarrollo sostenible, inclusivo e integrador en el país.